Die Menschen, deren Leben und Gesundheit von bezahlbaren Generikamedikamenten abhängt, wurden nicht gefragt, ob sie ACTA zustimmen wollen oder ob sie es gar nicht haben wollen.